Musíme sa snažiť naozaj o najvyššiu, čo najvyššiu možnú úroveň vzťahov a usilovať sa o niečo viac, ako je jednoduchá zmluva alebo dohoda o voľnom obchode. Musíme aj počas týchto negociácií zostať dôveryhodnými partnermi, ktorí sa môžu spoľahnúť na seba aj z hľadiska pretláčania zahranično politických priorít. Potrebujeme férovú súťaž, aby tu nebol žiadny dumping, aby sme naozaj mohli spolu obchodovať bez nejakých bariér, ale zároveň Veľká Británia tiež nemôže napríklad aplikovať prehnanú štátnu pomoc, nemôžu, nemôže uvoľniť zo svojich vysokých európskych, doteraz európskych sociálnych a environmentálnych štandardov, ale musí sa pridržiavať svojich záväzkov v rámci boja s klimatickými zmenami. V prvom rade však ide o zaistenie čo najvyššej úrovni práv pre našich občanov, ktorí tam študujú, pracujú alebo obchodujú.